Los discursos del odio, la desafección o la incertidumbre pesan sobre quienes entienden que el proyecto europeo debería ser un espacio de progreso y solidaridad y se sienten decepcionados. No podemos ahondar en modelos fallidos que están expulsando a la ciudadanía afuera.

No estamos de acuerdo con gran parte del contenido de este mandato en el ámbito de la política exterior y en el de defensa. Creemos que es necesario cambiar hacia posiciones mucho más anticipatorias de los conflictos y no ahondar en sanciones que solo pagan los pueblos. Desde este grupo parlamentario vamos a seguir trabajando por blindar los derechos de la ciudadanía, los derechos medioambientales y los del sector primario —agricultura, ganadería— para evitar la despoblación de nuestros pueblos. Hay que evitar que se conviertan en moneda de cambio de otros intereses.